Señor Presidente, señora comisaria, yo solo le ruego que, cuando usted lleve a cabo el desarrollo del paquete que esperamos para finales de este año, tenga presentes a los 850 millones de pasajeros que vuelan en territorio europeo. De modo que le pedimos que vele, porque urge ya, por los derechos de los pasajeros el derecho a la seguridad, a la comodidad, a la accesibilidad y, también, el de la defensa frente a compañías que se jactan hoy día de maltratar a sus pasajeros ―y las otras, por si cuela, van detrás―.

Necesitamos una industria fuerte que construya, también que recicle ―¿para cuándo el reciclaje de los aviones?―,